Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie all'esperienza amministrativa di prossimità fatta prima di oggi a livello comunale, provinciale e regionale proverò a fornire a tutti voi quella che a mio parere è la visione del mondo reale che fatica, con impegno, passione e maestria, a produrre anche per noi. La visione del mondo reale che è bussola, deve essere bussola del buon lavoro. Purtroppo in vent'anni di politiche europee pro liberalizzazione di mercati, energia, acqua e trasporti, di fatto, assistiamo a una scarsa accessibilità, a un contino aumento delle tariffe per il cittadino e per le imprese, a un aumento dei tempi di risposta, a meno efficienza del servizio e a una scarsa trasparenza della bolletta.